Ik ben vooral benieuwd welke lessen de Europese Commissie heeft geleerd. Wat gaat de Europese Commissie voorstellen om in de volgende programmaperiode na 2020 wél vanaf het begin te kunnen investeren met de middelen van de Europese structuur en investeringsfondsen?